Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav vsem prisotnim! Spoštovana gospa ministrica. Torej, približno že vemo, danes se pogovarjamo nasilju, v družini ali izven nje, to pa se običajno zgodi nad ženskami in otroki, kar je seveda vredno obžalovanja, obsoje pa tudi kazni. V kolikor se ga pravočasno ne ugotovi in rešuje, je lahko tudi osnova za tragedije v raznih oblikah tudi v obliki smrtnih slučajev. Tako da smo po tej plati oziroma po tej plati lahko vidimo, kako pomembno nalogo oziroma poslanstvo ima center za socialno delo in tam zaposleni. Tam se torej največkrat odloča o stiskah in življenjih otrok, mater, mladoletnih deklet, pa tudi o osnovnih sredstvih za preživljanje in preživetje. Zato je ta tematika in razprava danes tukaj seveda dobrodošla. Področje pa je kar se da občutljivo. Žal pa je tudi res, da je v zadnjem času center za socialno delo z njim pa tudi ministrstvo, predvsem prejšnje, na slabem glasu. Ljudje so izgubili zaupanje v njegovo pravičnost, kar ni v redu, je prej žalostno, predvsem je žalostno za tiste zaposlene, ki to res delajo srcem, ki se trudijo, ki imajo potreben socialni čut in so dovolj čustveno inteligentni za to zahtevno delo. Namreč ni vsak primeren, da dela z ranljivimi skupinami ter ima tudi ves čas za cilj odkrivati resnico in pravico za te ljudi, torej da želi pomagati pomoči potrebnim ter da zna ločiti pleve od zrnja v primeru, ko nekdo poskuša zlorabiti sistem. Jaz te pridne zaposlene zelo cenim. Ker nisem prepričan, kako sploh zdržijo in vztrajajo dolga leta na takšnem delu, ker je dejansko zadeva, ko kot oseba lahko izgoriš, in dejansko je tudi zelo utrudljivo, če imaš naloženega preveč dela, se pravi, z veliko količino pada kvaliteta, kar je povsem logično. Ob tem pa ima samo center in sistem centra za socialno delo v zadnjih letih zelo nizek nivo pa tudi po organizacijski plati je zelo šepalo, tukaj ni nobenih dilem, kaže, da se je v nedavni preteklosti nabralo preveč napak, pa tudi reševanje teh se je vleklo, namesto na bolje torej zaostanki, napake, nerešene odločbe, če rečem, včasih tudi neke vloge pa mrtve črke na papirju, potem pa čakanje in čakanje. Vzroki so danes vsaj deloma znani, in če so to reakcija sedaj. Sedaj je torej čas, da nekaj premaknemo na bolje, jaz vidim, da se na ministrstvu premika, da se dela, zanimajo pa me rezultati, in sicer rezultati teh izboljšav, teh vložkov, teh izboljšav sistema tako po informacijsko-tehnološki kot reorganizacijski plati centrov za socialno delo. Ampak za ocenjevanje in efekt tega informacijskega novega sistema Krpana, oziroma kako ga že imenujete, je še, kot je bilo že rečeno, prerano. In iz same reorganizacije ter dodatnega zaposlovanja pa bi se sedaj prvi efekti že nekako morali videti, se pravi, še vedno je govora o, določenih zaostankih. Verjamem, da se v tem trenutku tudi dogaja geslo, ki si ga je zastavilo nekako ministrstvo, Na teren, bližje k ljudem. In sicer od daleč ne moremo videti prave slike, zato tole pozdravljam, da bodo naši strokovnjaki, ampak res strokovnjaki več med ljudmi. In ... Bom rekel pa ... Mnenja so pa velikokrat različna. Zdaj, če nekdo jemlje to samo kot, kritiko, kot, ne vem, šimfanje vsega dela do sedaj, ni v redu, ampak konstruktivna kritika je lahko tudi, včasih dobra. Mnenja, bom rekel, tistih uporabnikih so še danes deljena, nekateri pravijo, da se stvari vlečejo, nekateri tudi spominjajo na ponižujoče odnose zaposlenih, na aroganten odnos, na, bom rekel, odnos kot neke višje sile do teh uporabnikov. In tega seveda ne bi smelo biti. Četudi ni vse narobe, je prav, da se tiste, ki nimajo občutka za delo s strankami, sprotno izloča iz strokovnih ekip. Prav tako pa se tistim, ki to znajo in se trudijo, naj zagotovi spoštljive delovne odnose in normalne pogoje za delo v obliki primernih količin dela in seveda primernih zahtevnosti dela, njihovim izobrazbam in strokovnosti. Tako da na odboru za delo, družino, socialne zadeve, invalide, katerega član sem tudi sam, zadeve skrbno spremljamo in seveda pričakujemo vso strokovnost in ažurno reševanje primeru nasilja; podatki namreč kažejo, da ga je še vedno veliko preveč. Dodatni vzroki so gotovo tudi v tem, da veliko ljudi še vedno živi pod pragom revščine in nekateri svoje težave poskušajo utapljati, ublažiti na različne načine, morda tudi z alkoholom. Is tega pa potem v družinah velikokrat nastane tudi preblem problem, prepir. Torej, dobra preventiva za velik del problema, spoštovane in spoštovani, je lahko tudi tukaj v tej dvorani. Lahko pomagamo reševati s tem, da zagotavljamo Slovencem bolj dostojno življenje. Namreč, glede na to, kako se zadnja leta vodi to državo, je eno gotovo - stisk državljanov, med katerimi so najbolj ranljive prav ženske in otroci, še ne bo kmalu manj. Seveda pa je odraz naše družbe tudi vsak sklic tega parlamenta, kajti izjemno pomembno je, kakšne zakone izglasujemo tukaj, in ali smo pri tem svojem delu dovolj brižni smo dovolj efektivni, ali naše odločitve, novi zakoni in pravilniki, zares prinašajo boljše rezultate, boljše življenje ljudem. Ali zaradi teh ljudje boljše živijo ali pa naše odločitve naše ljudi pehajo v še večje finančne, telesne in duševne stiske. Zato, dragi kolegi in kolegice poslanke, predvsem iz koalicije, ne se bati kdaj podpreti tudi dobrih predlogov opozicije, morda tudi katerega iz vrst Slovenske demokratske stranke, ker boste morda zaradi tega kdaj tudi boljše spali, ena in ena je vest, je lahko tudi nočna mora. Torej ob razpravi sem se spomnil nedavnega žalostnega primera iz našega okolja na Ptuju, in sicer so na pet let zapora obsodili moškega, ki je posilil najstnico, nato želel njene usluge prodajati tudi drugim, z izseljevanjem, z grožnjami, s prevarami. Kaj naj rečem, takšen je pač zakon, in tukaj se ga je sprejelo v nekem od prejšnjih sklicev. Kazni za to in in za podobna kazniva dejanja nad ženskami pa so nedvomno premile. Torej ... Če se še mogoče dotaknem predlagateljevega mnenja, da še zdaleč ni bilo vse v redu. se morem strinjati s tem, kajti v gospodarstvu, če bi se nekaj takšnega dogajalo, bi nekdo že odšel. Torej, če bi nekdo zamujal z izdelki iz tovarne za sedem dni, bi lastniki iskali odgovornost, najprej direktor, potem bi iskali lastnike. potem, če ne bi tega uredil, bi seveda direktor iskal službo drugje. Zato, na nas je odgovornost, pričakujemo jo tudi od ministrstev, sekretarjev in seveda od vseh zaposlenih na Centru za socialno delo. Hvala.